Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać o islandzkim rybołówstwie, którego niektóre elementy od pewnego czasu są kością niezgody w stosunkach z Unią Europejską. Jednostronne ustalanie przez Islandię możliwości połowowych makreli jest nadzwyczajnie nierozsądne i niezgodne z duchem współpracy, który jest podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej. Takie nieodpowiedzialne zachowanie może spowodować wielkie problemy ze stadem w bardzo niedalekiej przyszłości.

35. W perspektywie będzie to wówczas jednoznaczne z zagrożeniem gatunku. W związku z tym uważam, że kwestia takiego postępowania Islandii powinna zostać poruszona w toku negocjacji akcesyjnych. Należy pamiętać o tym, że Unia Europejska posiada narzędzia, które pozwalają na zastosowanie sankcji w przypadku nieodpowiedzialnego zarządzania wspólnymi stadami. Czas, aby Islandia uświadomiła sobie, że wszystkich zarówno państwa kandydujące, jak i państwa członkowskie obowiązują podobne zasady gry. Szczególnie teraz istnieje wielka potrzeba współpracy, wykazania dobrej woli i chęci w perspektywie obowiązującego zastosowania unijnych rozwiązań.